Ce serait un élément européen de politique qui pourrait générer des ressources pour le budget communautaire, qui en a tellement besoin, et ce serait probablement même un facteur de compétitivité européenne par rapport à nos compétiteurs mondiaux, dans cette course à l'attrait